Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la logique de la Commission pour cette réforme des aides régionales est simple. Les crédits publics sont rares, il faut donc que l'argent des contribuables soit bien utilisé et que les aides aux entreprises soient réduites et mieux ciblées.

Dans de nombreux États membres, la crise économique a fragilisé de manière alarmante le tissu industriel et les PME. Les aides publiques sont donc plus que nécessaires pour compenser ces défaillances et le moment n'est pas venu d'en affaiblir la portée. Ces aides ne sont pas destinées aux régions riches mais à celles qui souffrent de handicaps. Je pense notamment aux régions ultrapériphériques, aux régions frontalières, rurales ou de montagne qui doivent bénéficier d'une flexibilité suffisante pour accompagner le développement économique de leur territoire. En outre, politique régionale et aides d'État doivent aller de pair et non se contrarier. Nous avons défendu avec force la création d'une catégorie intermédiaire pour les régions en transition économique afin que celles ci reçoivent davantage de fonds structurels. Or, dans le projet de la Commission, la carte de ces régions en transition ne coïncide pas avec des régimes d'aides plus favorables. La Commission reste trop stricte et interdit les aides aux entreprises de plus de 250 salariés.

De même, la crise a montré que les pouvoirs publics ont intérêt à accompagner les reconversions et les transmissions d'activité, ce qui n'est pas possible actuellement. A contrario, ces aides ne peuvent, en aucun cas, favoriser les délocalisations intra européennes. L'image de l'Union a trop souffert de dumpings effectués par certains avec le concours de fonds publics. L'aide doit être assortie d'une obligation d'emploi sur le territoire et d'une clause anti délocalisation. Soutenir les entreprises en difficulté, investir pour la compétitivité des régions, ce n'est pas inconciliable, bien au contraire, c'est l'une des clés de la reprise de la croissance.